Señora presidenta, después de años de negociaciones agónicas hemos votado la posición del Parlamento Europeo para proteger los derechos de los ciudadanos después de la retirada del Reino Unido. Lo hemos hecho con tristeza, porque vamos a echar de menos a nuestros amigos británicos europeístas, pero no vamos a echar de menos a los escaños del nacionalpopulismo supremacista y reaccionario que han provocado el Brexit

La Unión Europea tratará a los británicos que residen en Europa dependiendo del modo en que el Reino Unido trate a los europeos establecidos en el Reino Unido. Y esto lo digo pensando en los británicos ⸻treinta mil⸻ que residen en Canarias, al mismo tiempo que en los trabajadores que en España cruzan la verja hacia Gibraltar ⸻diez mil cada día⸻, manteniendo la dignidad del trabajo en un rincón donde ondea la bandera británica.